Ainsi, la baisse des salaires et des retraites, l'augmentation des impôts pour les classes moyennes, la réduction des dépenses sociales devraient amener une amélioration de nos conditions de vies.

Faisons comme les Islandais refusons de rembourser les dizaines de milliards de dettes illégitimes, nationalisons les banques et mettons en prison les banquiers responsables de la crise pour crime financier.